Hvala lepa. Res je. No, podal ste, bom rekla, nekaj splošnih, odgovorov, pa vseeno jaz predlagam, da opravimo po zaključku tudi, širšo razpravo na temo, slovenskega zdravstva. Dejstvo je, da slovenski zdravstveni sistem, če želimo ga spremeniti, potrebuje neke, sistemske spremembe, ne samo, kar se tiče sistema javnega naročanja in pa informatizacije, ki je zelo pomembna, se strinjam, zastarela in, nepregledna, vendar, mogoče pa potrebujemo tudi kakšne spremembe predvsem na sistemskem ukrepu za boljše delovanje slovenskih bolnišnic. Imamo zelo dobre primere, kako so nekatere bolnišnice, bom rekla, se izkopale iz nekih težkih finančnih situacij in druge, ki na tem nič ne delajo. Jaz se ne strinjam, da davkoplačevalski denar gre potem v neke sanacije. Jaz mislim, da gre, če gre ta davkoplačevalski denar, mora iti na račun bolnikov, predvsem pa imejte v obziru, vse bolnike, vse nas, ki želimo, da se stanje spremeni, in ne, nismo pripravljeni in nočemo in ne vemo, če lahko še čakamo nadaljnja štiri leta. Hvala.